Tutaj nie chodzi o to, aby kogokolwiek zmuszać, tu chodzi o to, aby wprowadzić procedury. Nie ma karania za nieosiągnięcie celu, tylko jest ewentualna kara za niestosowanie procedur. Czy uważa Pan, że kwestia polega na tym, aby kobieta posiadająca te same kwalifikacje co mężczyzna była preferowana

Czy uważa Pan, że jest czymś złym, aby mężczyzna posiadający te same kwalifikacje co kobieta był preferowany w firmie, gdzie większość zatrudnionych to kobiety?